Gospod podpredsednik, hvala lepa za besedo. Draga kolegica, magistrica Bojana Muršič, izjemno cenim vašo razpravo. Ampak da bi vi s strani Nove Slovenije dobili očitek, da ste vi grdi rački? To, to pa ne. Glej, seveda prisluhi niso, niso izključeni, ampak jaz se za prisluhe vam ne morem opravičiti, za neizrečene besede pa tudi ne. Nasprotno, vi ste časti vredni, isto, kot sem rekel kolegu Robertu. Vi niste grdi, vi, vi niste grdi. Zdaj, če koga peče vest, jaz pa ne morem vplivati na vašo vest. Vsak je svoboden, glede tega. Kar se računskega sodišča tiče, sem povedal, da to na neki način vaša rešilna bilka, ne? Oh, veste, kaj je računsko sodišče, lahko na dolgo govorim, ne. Nedavno smo imeli na komisiji za nadzor javnih financ razpravo o zaključnem računu proračuna Republike Slovenije za leto dva tisoč sedemnajst, ko je ministrstvo, okupo, pardon, ko je računsko sodišče pravzaprav najbolj raztrgalo, če smem tako reči, ukrepe ministrstva za socialo. Pa ne bom zdaj o tem, ampak tam so se hude se, zadeve slišale, za celotni sistem socialne politike, ki da je na nedostopen, nepregleden, predvsem pa neučinkovit, za celotni sistem ministrstvo je dobilo, ukor. Ukor je dobilo. Ced. Obstajajo poročila, da si ne bi jaz zdaj slučajno kaj to izmišljeval, da mi ne bi to kdo očital. Vsaka čast, ko ste bili funkcionarka v lokalni skupnosti, da ste reševali, če sem prav razumel, kapacitete vrtcev. Torej, te kapacitete zdaj so, saj jih najbrž leta dva tisoč dvanajst z ZUJF-om nihče ni podiral, ali? Ali ste jih podrli? Kar se ZUJF-a tiče, najbrž tisti poslanci, ki smo ga leta dva tisoč dvanajst sprejemali, glejte, vsem se je trgalo srce. Naj pove kolega Jurša, skupaj smo sedeli, kako težko je bilo. Ampak niste povedali, kolegica Bojana, da smo mi bili, na robu bankrota je bila država. Z nobenim zakonom nismo klicali trojke, kot se to sliši, ja, klicali so trojko. Ja, kdo je klical trojko? Nasprotno, to je, ena domača trojka se je potem kasneje, slikala in rekla, mi smo domača trojka, mi bomo vse rešili. Ampak ZUJF je bil tako dober, da še nekatere, nekateri ukrepi danes držijo, tukaj pa mi mea culpa, ki smo naredili to, po vaše, napako, leta dva tisoč dvanajst, da smo na neki način družine kaznovali, ker ni bilo druge možnosti, ni bilo denarja, pa zdaj to napako popravljamo. Pomagajte nam. Am a imamo pravico napako popraviti? Imamo. torej imamo. Dajte nam omogočite, da popravimo to napako. Obžalujemo, menda v štirideset zakonov je posegel ZUJF. Negativno, brutalno, v nobenega pozitivno. Tako da, Še več, ne, zdaj, kje, kje dobiti denar? Ne ... Ne v, ne spomnim se vladnega zakona, ki bi, ocenila finančne posledice zakona in zapisala v neki člen, ne, mogoče prehodne določbe ali kam, da bomo pa ta denar vzeli tam pa tam. Ne bom vas spravljal v slabo voljo, da bi rekel, da bi vam postavil nazaj vprašanje, kje ste pa vi vzeli denar. Veste ... Tako, tako nikamor ne pridemo. Če jemljete otroke kot strošek države, potem je to slabo, potem tu kar zaključimo in recimo, znižajmo stroške, pa smo zaključili. Ampak jaz sledim, jaz berem vašo ministrico, nekdanjo, doktorico Anjo Kopač Mrak, pa sva politična konkurenta. Pa ne berem neke trač članke, me ne briga, kar, kar, ga ne brigajo me njene izjave, ki niso, s področja, ki ga je prejšnjem mandatu pokrivala. Bral sem razprave o načrtih za do družin prijazno družbo. Eden od ciljev nove resolucije, tiste, ki jo je državni zbor sprejel dvajsetega februarja letos, pravi, eden od ciljev nove resolucije je tudi vzpostavitev okolja, ki bo spodbujalo odločanje za otroke. Super ministrica, kapo dol. In potem pravi, cenejši vrtec, posebno poglavje, v tej strokovni razpravi. Pri vrtcih se zavzemamo za večjo prožnost delovnega časa. Problem sta tudi dostopnost in cena, a bejž no, problem sta dostopnost in cena in mi prihajamo z rešitvijo, sledimo ministrici. Ja komu pa? Ministrici sledimo. Starši plačujejo od dvaindvajset do sedemdeset odstotkov cene. V Nemčiji in drugod so precej cenejši. Pri nas je to pomemben strošek in bo treba iskati možnost za njegovo zmanjšanje ter večjo vključenost otrok, predvsem ot tretjega leta, je komentirala ministrica, Anja Kopač Mrak namreč. Predlaga oprostitev plačila za drugega otroka v vrtcu in najmlajšega otroka, če sta dva v prvi triadi osnovne šole in tako naprej, in tako naprej. To ni zdaj konkretno točno ta rešitev, ampak, gremo v tej smeri. In zdaj, pravite, da je všečno, populistično. Ja, primite potem najprej za besedo ministrico, kaj pa govori? Ona je doktorica znanosti. Najbrž ne fizike, ampak to, kar je pokrivala. In zdaj smo mi grdi, ne, meni se to, z vaše strani smo pa mi grdi, češ, spet vas tu utrujamo, lahko bi šli zdaj domov, a ne. Ja, jaz bi tudi rajši bil doma. ZUJF še nekaj, ne, pa bom zdaj spet, ni olikano, ampak bom pokazal, na kolega Juršo pa še več nas je takih, ne, ki ki se zaradi ZUJF-a na domovinski pogon vozimo v službo. Pa tu bom naredil piko. Ne? Avtocesta, ne, ja, po tej avtocesti, ko se mi vozimo, saj vi tudi, kolegica Bojana, to sem tolikokrat že poslušal, pa moram razložiti, ne, ker javnost včasih kaj pozabi, včasih pa tudi ne spremlja. Prvega maja dva štiri je Slovenija vstopila v EU, hvala bogu, tako so ljudje odločili, to je bil drugi veliki nacionalni konsenz, če je bil prvi slovenska osamosvojitev, in danes potrebujemo tretji veliki nacionalni konsenz, da moderniziramo to državo. Na posamezni podsistemih deset, dvajset let nismo naredili nič. Nič. Ampak avtocesta. Takrat je seveda pokojni Bajuk, ki ga je omenjal vaš, kolega Koprivec, prinesel Zakon o poroštvu v ta državni zbor, ki smo ga podprli. Državni zbor ga je podprl. Finančno konstrukcijo smo zaprli. Gradnja avtoceste se je začela. Res je, jaz bi tudi rajši videl tropasovnico. Priznam, tu sva, tu sva na istem. Projekti so bili narejeni menda leta dva tisoč. Projektant je pač, mimo udaril, če hočete. Kdo je takrat, leta dva tisoč vedel, kakšen bo promet čas osemnajst let? Nihče. Ali pa, s so bili premalo strokovni. Zdaj pa še nekaj, kolegica Bojana. Če bi mi takrat šli v reprojektiranje, tako so nam razlagali, ko je bil Janez Božič minister za promet, tu bil predsednik odbora za pospešeno graditev pomurske avtoceste, gospod Anton Kampuš, ga poznate? Poznate. Evo. Kampuša poznate, saj je SD župan Gornje Radgone in poslanec SD. Kampuš, ja, zapomnite si. On je bil predsednik tega odbora, vsi smo se strinjali in avtocesto zgradili, Kampuš je pa postal poslanec, za zahvalo, kapo dol, odlično. Če bi mi takrat šli v risanje novih projektov, bi padla izgradnja avtoceste v čas vaše vlade, gospoda Boruta Pahorja, ko je udarila kriza. Ne bi bilo denarja in mi bi najbrž se zdaj še vedno se peljali od doma do službe tukaj kakšne štiri ure ali pa pet ur. Takšne izkušnje imamo, takrat, ko je bila še stara cesta. Vse možnosti pa so, jaz sem na koncu mandata dva štiri-dva osem takratnega ministra, gospoda Žerjava spraševal, kakšne so možnosti za razširitev prečnega profila avtoceste, in je povedal, da bo ministrstvo delalo monitoring, in ko bo ta monitoring pokazal, da je potreba po širitvi avtoceste, potem bo vlada šla v realizacijo. Ja, mi smo morda zaradi, tudi zaradi tega volitve izgubili, ko ste prišli vi, ste sta monitoring vrgli v koš in zdaj smo tukaj, kjer smo. Hvala lepa.